Poslanka, hvala za vprašanje. Regionalna politika je bila zadnje leto zelo aktivna. V praksi sta zaživela evropska inštrumenta CLLD in CTN. Prvi je za področje lokalnega razvoja in drugi za področje urbanega razvoja. Na podeželju izvaja pristop, CLLD ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada. V manjših mestih in urbanih območjih pa izvajamo inštrument CLLD na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer s sredstvi Evropskega regionalnega sklada. Glede tega dela, CLLD, ki ga izvajamo na ministrstvu, je do konca leta osemnajst prispelo dvesto šestinštirideset vlog, potrjenih je bilo sto triinpetdeset projektov in sklenjenih sto petdeset pogodb o sofinanciranju z upravičenci. Nimam informacij, da bi le pri izvajanju tega dela kake težave. V letu osemnajst je v praksi zaživel tudi dogovor za razvoj regij, ki je nov inštrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. To naj bi bil nov zagon pri izvajanju regionalne politike. Gre pa za sofinanciranje izvajanja regionalnih razvojnih programov dva štirinajst-dva dvajset v dvanajst razvojnih regijah. Podprti so regijski in državni projekti, ki aktivirajo razvojne zmogljivosti regij in odpravljajo njihove največje razvojne ovire. V letu osemnajst smo podpisali vseh dvanajst dogovorov za razvoj regij in nekatere že tudi dopolnili z novimi projekti. Evropskih, iz evropskih sredstev se sofinancira dvesto dvanajst projektov v skupni vrednosti sofinanciranja s strani države v višini tristo triinosemdeset celih tri milijona evrov. Sto devet pa pol milijona evrov v zahodni regiji in dvesto sedemintrideset milijonov v vzhodni kohezijski regiji. Skupno število vseh projektov v dogovorih za razvoj regij pa je dvesto enainštirideset v skupni vrednosti štiristo osemdeset milijonov evrov. Poleg navedenega izvajamo tudi vse programe na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, Maribor s širšo okolico, Pomurje, Pokolpje, območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Programa za, območji madžarske, italijanske narodne skupnosti in sofinanciramo komunalno opremljenost romskih naselij. V zadnjem letu posvečamo pozornost tudi obmejnim problemskim območjem. Do petindvajsetega prvega devetnajst je bil odprt javni razpis za ugodna posojila na teh, območjih. Na zadnji prijavni rok se je je na razpolago še tristo oseminosemdeset tisoč evrov ugodnih dolgoročnih podjetniških posojil s fiksno obrestno mero nič celih nič ena procenta na leto. Razpis nudi tudi prijaviteljem, poleg, izjemno ugodnih, obrestnih mer tudi ugodne pogoje zavarovanja posojil, ki se lahko v primeru dobro stoječih podjetij izvede tudi s samim predmetom projekta, na primer s strojem. Leto devetnajst bo slovenski regionalni razvojni sklad predvidoma ponovno objavil razpis za problemska območja. Za devetnajst, imamo na obmejnih problemskih območjih na voljo tudi javni razpis za podporo malim in srednjim podjetjem, s področja turizma za povečanje njihove snovne in energetske učinkovitosti, cilj je povečati energetsko in snovno učinkovitost v šestdeset turističnih objektih, višina razpisanih sredstev za letnik devetnajst in dvajset je osem milijonov evrov. Ne nazadnje pa pripravljamo, tudi novelo uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike, s katero želimo uvesti programski pristop tudi za mejna problemska območja. Cilj je v usklajenem programu kombinirati spodbude različnih ministrstev oziroma politik in izvesti nekatere večje projekte v obmejnih problemskih območjih. Še posebej bi bili zadovoljni, če bi nam uspelo revitalizirati nekatera funkcionalno degradirana območja in tam zagnati novo gospodarsko dejavnost. Hvala.